Maďarsko sa ujíma svojho predsedníctva v čase, ktorý určite nie je ľahký, a ten program, ktorý ste nám prezentovali, je určite plný veľkých výziev. Požiadali ste niekoľkokrát, aby sme ako parlament pomohli napĺňať tento program, a verte, pán Orbán, že my sme tu naozaj preto, aby sme to dobré a to európske, čo je vo vašom programe, podporili. Vo vašom vystúpení ale zaznela aj výzva na silnú Európu a ja musím povedať, že nie je mi celkom jasné, kde vaše európanstvo začína a kde to európanstvo má svoje limity, pretože inak si nedokážem vysvetliť, prečo práve vaša vláda začala svoje predsedníctvo prezentáciou neexistujúceho územného celku namiesto toho, aby ponúkla ako predsedajúca krajina novú víziu Európy. Takže, pán Orbán, ja vám chcel zaželať, aby to dobré európanstvo vo vás bolo naďalej pozitívne rozvíjané a aby vo vás bolo aj to pozitívne maďarstvo.